Vyháňanie ľudí z domovov, ničenie ich miest určených na bohoslužby, terorizovanie, znásilňovanie na základe etnického a náboženského princípu sú jasným zločinom proti ľudskosti. Preto by sme nemali váhať pri stupňovaní ekonomického tlaku na barmskú administratívu a pozastavením preferenčných výhod si vynútiť od barmských úradov uznanie všetkých ľudských práv aj pre rohingyjských moslimov. Barmské úrady musia okamžite umožniť humanitárnym organizáciám poskytnúť nevyhnutnú pomoc všetkým bydliska zbaveným utečencom a urobiť všetky potrebné opatrenia na to, aby praktiky prenasledovania a vyháňania tejto komunity boli čím skôr ukončené.